Monsieur le Président, on peut dire, au terme de onze mois de campagne de sensibilisation à grande échelle, que l'Année européenne pour le développement a été une réussite. Il y a lieu de saluer la coopération qui s'est instaurée entre les acteurs que sont les responsables politiques, les représentants des ONG, les représentants territoriaux, et ceux du secteur privé notamment. Les grands défis qui se sont manifestés en 2015 ont mis en évidence l'indispensable contribution du développement à la résolution de nos problèmes. Signalons, à ce propos, la crise des réfugiés. Les dernières semaines montrent à quel point il était essentiel de placer le principe du respect de la dignité au centre de la campagne 2015. Certains, dont notamment la Commission européenne et quelques États membres, ont agi conformément à ce principe. D'autres, bien qu'ayant appuyé l'idée de l'Année européenne pour le développement, ont plutôt eu tendance à promouvoir le principe de l'indifférence. Aucun seuil, aucun plafond, aucune considération basée sur l'exploitation de la différence ne peuvent porter atteinte à la dignité.

Ces problèmes sont le résultat de notre action, mais aussi de notre inaction. Ce que nous omettons ou refusons de faire aujourd'hui ne manquera pas d'influer sur la situation dans le monde les vingt prochaines années. Soyons déterminés, résolus, intransigeants dès lors que notre promesse est engagée. Cette promesse, il va falloir la décliner au niveau des principes, mais aussi des moyens que nous entendons mobiliser pour la mise en œuvre. Il n'est pas question de mettre fin à la grande campagne de sensibilisation de

2015. Agissons donc, sans relâche, en conformité avec les objectifs, les principes et la devise de l'Année européenne pour le développement.